J'aimerais qu'ils m'expliquent ce qu'ils entendent par là et qu'ils me disent aussi comment ils définissent la construction, par Israël, de centaines de kilomètres de mur et de centaines et de centaines de maisons dans les colonies. J'aimerais qu'ils me disent comment ils peuvent parler d'unilatéralisme quand on sait que cette initiative de reconnaissance de l'État palestinien est soutenue par 130 ou 140 États. J'avoue que j'ai besoin d'une définition du vocabulaire.